Insofern haben wir wirklich eine Chance, daraus zu lernen und die Schlussfolgerungen zu ziehen. Herr Oettinger hat gesagt, dass wir das zum zweiten Mal diskutieren.

Wir brauchen hier die Prüfung der Prüfer, wie Sie gesagt haben. Das gefällt mir sehr gut. Daran würden wir gerne mitarbeiten. Frau Damanaki, mir hat sehr gut gefallen, was Sie gesagt haben Diese Katastrophe muss zum Umdenken anregen. Die integrierte Meerespolitik, die Sie eingefordert haben, ist ein Großprojekt für die EU, und die Nutzung der Meeresenergien der erneuerbaren Energien, die die Tiefsee hat, die die Strömungen darstellen, vielleicht andere Formen, die wir noch erfinden das ist wirklich sehr gut. Ich glaube, die Institutionen auch der Rat hat ja seinen Willen gezeigt, dass wir eine solche Katastrophe in Europa nicht haben wollen, ebenso das Parlament werden mit Ihnen zusammenarbeiten, damit es so auch nicht kommt.